Z migrační krize plyne jednoznačné poučení, že systémové řešení musíme hledat jak uvnitř Evropské unie, tak také mimo Evropskou unii a je potřeba spolupracovat se třetími zeměmi, abychom odbourávali příčiny nelegální migrace přímo ve zdrojových zemích. Z tohoto důvodu je zastropování části rozpočtu, který může být vynaložen ve třetích zemích, na pět procent naprosto nelogické. Proto jsem hlasovala pro pozměňovací návrhy, které bohužel nebyly přijaty, a bylo odsouhlaseno zastropování pěti procent.